uns zusammenbringen muss im Schutz vor solchen terroristischen Anschlägen und natürlich auch in der Tatsache, dass der Schutz von Opfern nicht nur die besondere schutzbedürftige Behandlung solcher Opfer von bereits geschehenen terroristischen Anschlägen bedeutet, sondern auch die

Ich glaube aber, dass das Interesse dieser Opfer vor allen Dingen ist, dass wir die Fakten zusammenkriegen, die wir zur Verfügung haben, um einen solchen Schutz für die Zukunft zu gewähren, und nicht auf dem Rücken von Opfern terroristischer Anschläge eine emotionalisierte Debatte und eine emotionalisierte Reaktion befeuern sollten. Das gilt sowohl für die Frage nach den Ursachen von Terrorismus, die, wenn man es genauer betrachtet,

Dann geht es darum, auch auf die Fakten zu schauen Was schafft Sicherheit? Ich glaube, da ist deutlich geworden Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit der europäischen Behörden, wir brauchen besseren Informationsaustausch und nicht eine anlasslose Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger.